Señor Presidente, Señor, Vicepresidente, la política industrial es una estrategia emblemática, un pilar de iniciativa del crecimiento. La industria europea tiene que hacer frente a un importante reto por la crisis económica que padecemos medidas a corto y medio plazo. La industria tiene que recuperar el crecimiento, crear empleo de alto valor, dar respuesta a los problemas que tiene planteados la sociedad con 26 millones de parados y paro juvenil, mucho paro juvenil, empobrecimiento social, salarios bajos, empleos precarios, presupuestos menguantes que no producen efectos palanca. Se ha propuesto una hoja de ruta en este informe para llegar al 20 del PIB, como planteaba el Comisario desarrollo sostenible, mercado interior, apertura de mercados, externalización, nuevas formas de financiación, más y mejor formación, acceso a materias primas, innovación y especialización tecnológica, participación de las PYME una verdadera política energética ―no una política energética fragmentada―, una política energética para toda la Unión Europea basada en nuestros propios recursos y medioambientalmente sostenible diálogo social como una forma de gestión la democratización de las empresas la estrategia regional, con atención a los países del Sur ―se ha prestado atención a los países del Sur―.

Felicito a la Comisión por esta iniciativa. Le felicito, Comisario. Felicito al ponente, señor Bütikofer, y a todos los intervinientes, a todos los ponentes, a los funcionarios, a los agentes sociales ha sido mucha gente la que ha contribuido al concepto reindustrialización de Europa. Ahora hay que poner las condiciones. El Consejo podría estar presente hoy. Espero que ese comité de competitividad marque el pistoletazo de salida, porque Europa tiene que tomar ya el timón y tomar decisiones o nos quedaremos sentados.